Dabei haben wir einen Europäischen Gerichtshof und dort eine spezielle Einrichtung für arbeitsrechtliche Probleme. Als Antworten auf unsere Frage, warum das nötig ist, wieso das in dieser Form beim ESM aufwachsen muss, bekamen wir vom Rat die Auskunft Wenden Sie sich doch bitte an den ESM. Das steht aber im offenen Widerspruch zu den Zusagen, die uns der Rat gegeben hat, als der ESM

Da ging der Verschiebebahnhof weiter. Herr Regling weigerte sich, einige der Fragen präzise zu beantworten, was Auskünfte an unser Haus angeht, und verwies uns wiederum auf die Eurogruppe. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Das bedeutet also Ich erwarte von Ihnen eine klare Aussage als Rat dazu, wie Sie dazu stehen, dass dort eine weitere Einrichtung geschaffen wird. Und von der Kommission würde ich mir wünschen, dass Sie uns schriftlich darlegen, welche rechtlichen Prozesse, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, um dieses Tribunal, letztlich die Funktionen dieses Tribunals, beim EuGH ansiedeln zu können. Damit wäre uns allen geholfen. Der Steuerzahler würde Geld sparen, und Europa würde nicht noch weiter in eine demokratieberuhigte Zone des Intergouvernementalismus abgleiten.